Zpráva o chudobě z hlediska rovnosti žen a mužů přináší důležitá data, ze kterých je zřejmé, že i v evropské společnosti přetrvává více žen ohrožených chudobou, nežli je ohroženo mužů chudobou. Především jako důvod tato zpráva uvádí diskriminaci na trhu práce a diskriminaci v odměňování. Je to již šestá zpráva v roce 2016, která se podobným tématem zabývá a bohužel nepřináší, podle mého názoru, žádná nová lepší řešení. Domnívám se totiž, že jde o jinou diskriminaci. Diskriminováni jsou rodiče dětí, protože pečují o děti místo toho, aby spořili a aby vydělávali peníze a ukládali peníze do penzijních fondů.